Również trudno naprawdę zakładać, że najlepszym rodzajem presji na przestrzeganie zakazu pocisków średniego zasięgu będą prośby, deklaracje, apele. Jeżeli naprawdę chcemy równowagi sił, powinniśmy wyciągnąć z tej sprawy wnioski. Wniosek pierwszy jest taki, że musimy umieć wywierać przekonującą presję, taką choćby jak wzmocnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich albo strategiczne dążenie w rozmowach z Rosją do demilitaryzacji regionu Kaliningradu tego największego zagrożenia dla